A Disability Intergroup elnökeként üdvözlöm az Európai Parlamentben kialakult széleskörű összefogást a fogyatékossággal élő személyek érdekében. Mint ismeretes a weboldalak és a különböző internetalapú szolgáltatások akadálymentesítése most rendkívül alacsony szinten van, így mindenképpen lépni kellett eben az ügyben. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tárgyalójaként a kollégáimmal együtt sikerült elérni azt, hogy az új kohéziós alapokra vonatkozó rendeletben a fogyatékossággal élő személyek érdekei mind a programozás mind pedig a végrehajtási szinten beemelésre kerültek. Úgy gondolom így elmondható, hogy a mostani rendelettervezet ennek a kohéziós rendeletnek az első gyakorlati megvalósulása. Azt gondolom, hogy ehhez mielőbb lépni kell. Az Európai Tanácsot, mint társjogalkotó intézményt szeretném felszólítani, hogy mielőbb kezdje meg a tárgyalásokat annak érdekében, hogy mielőbb megszülethessen a jogszabály, így az Európai Unióban élő fogyatékos társaink teljes körűen hozzáférhessenek mielőbb a szolgáltatásokhoz.